Señora Presidenta, señora Comisaria, quiero expresar nuestro total acuerdo con la adhesión de Ecuador al Acuerdo comercial con la Unión Europea del que ya disfrutan desde el año 2013 Colombia y Perú. Lamento que se hayan perdido dos años y espero que la adhesión tenga los mismos beneficios para Ecuador que los que ha proporcionado hasta ahora este Acuerdo a sus signatarios. Solo en Colombia ha beneficiado especialmente a cuatro millones de familias agricultoras que han visto crecer sus exportaciones en un 21 La Unión es ya el principal receptor de exportaciones de Ecuador.

Esta política de concertación comercial ha demostrado ser una herramienta de primer orden para poder contribuir a la paz, la estabilidad y el progreso en la zona. Aporta crecimiento, desarrollo y garantías medioambientales y sociales. Produce justicia social en una zona del planeta estratégica para Europa por su situación, sus potencialidades, su dimensión y sus ritmos de crecimiento. Una significativa cantidad de nuevos europeos o residentes que llegaron a Europa proceden de estos países. Las negociaciones subrayan además que opciones políticas muy diversas valoran y avalan este tipo de acuerdos, que ofrecen ventajas palpables, contantes y sonantes a miles de familias y trabajadores, que ven nacer oportunidades o consolidar sus expectativas profesionales o de negocio. Espero que ello anime a Bolivia a sumarse a esta alianza, que será más potente si integra a toda la Comunidad Andina. En definitiva, es una contribución europea en términos de paz, justicia y desarrollo al comercio global. Por eso, señora Comisaria, nuestro Grupo estará a su lado para llevar adelante los futuros proyectos.